Gospodine predsjedavajući, podržavao sam izvješće kolege Siekierskog o budućnosti malih poljoprivrednih gospodarstava jer su ona važan element europskog poljoprivrednog modela i razvoja ruralnih područja. Njihova uloga je bitna za jačanje vitalnosti ruralnog prostora, zapošljavanje mladih ljudi povećanjem asortimana poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te očuvanja kulturnih i tradicijskih vrijednosti. Pozdravljam uvođenje programa potpore za male poljoprivredne proizvođače u okviru prvog stupa zajedničke poljoprivredne politike, ali te mjere su i dalje nedovoljne za poboljšanje položaja malih poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji jer su mali iznosi izravnih plaćanja i ne nude dovoljno mogućnosti za razvoj. Stoga rješenje problema malih poljoprivrednih gospodarstava vidim i u zajedništvu s drugim politikama, kao što je kohezijska politika, koja bi mogla financirati potrebnu infrastrukturu, i Europski socijalni fond, koji bi dao mjere za socijalnu integraciju i obrazovanje. Imamo u Hrvatskoj povoljne prirodne uvjete i po tradiciji smo poljoprivredna zemlja, iskoristimo poticaje koje sada imamo iz Europske unije.